Heute ist ein Tag des Erfolgs für den Hof, aber auch für den Haushaltskontrollausschuss und für die Kommission, vor allem für Sie, Herr Kommissar Kallas. Sie haben eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz vorzuweisen, und das kann nun nicht jeder Ihrer Kolleginnen und Kollegen von sich behaupten. Wir haben in den letzten Jahren eine wirklich deutliche Verbesserung im Haushalts und Finanzmanagment, und diese Verbesserung geht auch auf die Beratungsleistung des Hofes zurück. Deswegen möchte ich mich sehr herzlich beim Rechnungshof bedanken, auch für

Mit dem Ampelsystem haben wir den Ehrgeiz aller Beteiligten geweckt.

Aber wir wissen natürlich auch, dass die Außenhilfe nur deswegen besser dasteht, weil etwa die Budgethilfe überhaupt nicht kontrollierbar ist und weil die Mittelverwendung etwa über die Vereinten Nationen dem zuständigen Generaldirektor zwar Klagen wert ist, aber nicht einmal eine Reserve in seinem Jahresbericht. Wir werden die kommende Entlastung 2008

Das ist hübsches Material für die Diskussion mit der neuen Außenkommissarin.